Néanmoins, je crois qu'il était de votre responsabilité de livrer votre discours comme vous aviez prévu de le faire et donc de ne pas répondre à un manque de respect par un autre manque de respect.

Monsieur Muscat, je commencerai par la définition du socialisme théorie visant à transformer l'organisation sociale dans un but de justice entre les humains sur le plan du travail, de la rétribution, de l'éducation, du logement, etc.. Je ne vous apprendrai rien, Monsieur Muscat, en disant qu'une fiscalité juste est un levier absolument crucial pour atteindre cet objectif de justice sociale. Or, qu'avons nous pu voir de la présidence maltaise à ce sujet? D'abord, un grand silence. Dans les priorités annoncées, les mots taxation ou fiscalité brillaient par leur absence.

Puis, les Panama papers et même une agence gouvernementale maltaise ont mis en lumière l'implication d'importantes personnalités politiques du pays dans la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Alors, que la présidence maltaise ne pousse pas les feux dans la lutte pour la justice fiscale, s'accommode de l'opacité des trusts, qui sont un des véhicules absolument essentiels dans ce phénomène, ou veuille mettre les hauts responsables politiques européens à l'abri d'une attention rigoureuse des banques, tout cela n'a donc rien de surprenant. En fait, à la justice fiscale, votre gouvernement préfère la certitude fiscale.

Il s'agit de donner aux multinationales et, par conséquent, à leurs dirigeants et à leurs actionnaires, de la visibilité sur les impôts qu'ils devront payer. Une visibilité, nous dit on, remise en cause par le flux de nouvelles règles en cours, mises en chantier à la suite des multiples scandales que nous avons vécus ces dernières années. Autrement dit, plutôt que de répondre à la colère de ceux qui sont les victimes de l'injustice fiscale, vous pensez plus important de rassurer les détenteurs de capitaux.